Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord féliciter le rapporteur pour l'excellent travail qui a été fait. Le texte a évolué entre les deux lectures et il nous paraît aller dans le bon sens. J'ai pu constater, depuis un an que nous parlons de ce dossier, l'incompréhension de nos opinions publiques, de la mienne en tout cas, lorsqu'elles découvrent le degré actuel de non coordination entre les sociétés de transport ferroviaire.

Regretter que Copenhague n'ait pas été un plein succès alors que nous ne sommes pas capables entre nous, ici sur le continent européen, d'avoir un vrai transfert du transport de marchandises vers le ferroviaire, en ferroviaire pur ou en multimodal? Dans les quelques sections où le transport multimodal s'est développé, il a fallu un temps aux transporteurs routiers pour s'adapter, mais ils ont su trouver la complémentarité et montrer l'efficacité de ce dispositif. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, avoir un débat sans suite, nous avons obligation d'agir, et d'agir à court terme. Alors c'est vrai qu'au delà de ce texte, il peut y avoir, ici ou là, des problèmes d'infrastructures.

Elles sont souvent l'affaire de personne, elles sont pourtant le maillon qui est nécessaire à la bonne réalisation de notre projet européen.

Mais je suis sûr que le succès de ce projet, c'est le pari gagné de travailler plus, et de travailler plus ensemble. Voilà bien, me semble t il, un dossier où l'Europe peut montrer un visage concret aux yeux de nos concitoyens.